hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir til tillögu til þingsályktunar um rannsóknir á áhrifum rafsegulsviðs farsíma og rafsegulbylgna á mannslíkamann flutningsmenn eru ásamt mér kjartan ólafsson guðlaugur þór þórðarson sigurrós þorgrímsdóttir arnbjörg sveinsdóttir kolbrún halldórsdóttir rannveig guðmundsdóttir og ásta r jóhannesdóttir alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra að standa fyrir faraldsfræðilegri rannsókn á mögulegum áhrifum rafsegulsviðs farsíma og rafsegulbylgna á mannslíkamann rannsóknin verði framkvæmd á næstu tíu árum og niðurstöðum hennar skilað fyrir fyrsta október tvö þúsund og sautján ráðherra gefi alþingi skýrslu um niðurstöður rannsóknarinnar strax að henni lokinni tillaga þessi var flutt á hundrað þrítugasta og öðrum löggjafarþingi og er nú flutt að nýju lítið breytt flutningsmenn telja mikilvægt nú á tímum ört vaxandi tæknivæðingar að fram fari upplýst umræða um áhrif rafsegulsviðs farsíma og rafsegulbylgna á mannslíkamann og telja að rannsóknir séu mikilvæg forsenda þess margs konar búnaður og tæki eins og farsímar byggjast á rafsegulbylgjum og rafsegulsviði og skipa æ ríkari sess í daglegu lífi mannsins hvort sem litið er til heimilis eða vinnustaða erlendar rannsóknir leiða æ meiri líkur að því að rafsegulsvið hvers konar geti haft alvarleg áhrif á heilsu og líðan fólks umræðan um rafsegulsvið og áhrif þess á mannslíkamann eykst stöðugt og undanfarin ár hafa augu almennings og fræðimanna beinst æ meira að umhverfinu til að skoða hvort orsakir sjúkdóma og vanheilsu sé að finna þar til dæmis hvort rafmagnsmannvirki geti valdið heilsutjóni hjá þeim sem búa eða vinna í nágrenni þeirra í október tvö þúsund og fimm kom út skýrsla á vegum breskrar heilbrigðisstofnunar þar sem leitast var við að skilgreina rafsegulóþol og greina það faraldsfræðilega niðurstaða skýrslunnar er að rafsegulóþol sé líkamleg veikindi en ekki andleg eins og talið hafði verið og í henni er viðurkennt að rafsegulsvið farsíma háspennumastra og tölvuskjáa kunni að valda til dæmis ógleði svima höfuðverk hjartsláttartruflunum minnisleysi og vöðvaverkjum breska skýrslan er viðurkenning á nauðsyn þess að rannsaka rafsegulóþol ekki eingöngu með tilliti til orsaka veikindanna heldur einnig með tilliti til meðhöndlunar og lækninga sem er mjög mikilvægt atriði fram kom að rannsóknir breta muni á næstunni snúast um að lýsa rafsegulóþoli og skilja það og finna staði sem eru hentugir til að meðhöndla einkennin en talið er að fjöldi þeirra breta sem telja sig þjást af óþolinu hafi aukist mjög síðustu ár viðamikil rannsókn er að fara af stað í háskóla í essex á englandi nú í haust þar sem þátttakendur eru tvö hundruð sextíu og fjögur og helmingur þeirra með rafsegulóþol ég hef orðið þess mjög áskynja hér á landi að fólk er að verða æ meira meðvitað um þessar aukaverkanir og óþol æ fleiri hafa áhyggjur að því hvernig þessum málum er háttað og fólk finnur fyrir óþægindum bæði á vinnustað og heima fyrir eitt sem þarf að mínu viti nauðsynlega að gera er að athuga með jarðtengingu á rafmagni þetta er eitthvað sem mér finnst að borgaryfirvöld og bæjaryfirvöld eigi að skoða flutningsmenn telja vert að skoða hvort nýgengi krabbameins í heila gláku og annarra augnskemmda hafi aukist síðan notkun farsíma hófst bæði hjá börnum og fullorðnum erlendar upplýsingar benda til þess að krabbamein í heila barna sem nota farsíma hafi orðið algengara

takmarka lengd símtala vegna hugsanlegra áhrifa þeirra á heilsufar og hafa auk þess beðið foreldra að gæta þess að börn og ungmenni noti farsíma í hófi ástæða þess er að höfuðkúpa barna og ungmenna er þynnri og taugakerfi ekki eins þroskað og í fullorðinni manneskju segja má að hér sé um nýja tegund mengunar að ræða það er rafsegulsmengun og telja flutningsmenn tímabært að hér á landi verði framkvæmd faraldsfræðileg rannsókn á áhrifum rafsegulsviðs í farsímum og rafsegulbylgna á mannslíkamann lagt er til að rannsóknin verði framkvæmd á næstu tíu árum hér á landi eru á margan hátt kjöraðstæður til að gera faraldsfræðilegar rannsóknir á tengslum umhverfisþátta og hugsanlegri krabbameinshættu er þetta að þakka nákvæmum lýðskrám sem eru til hér á landi sem geyma upplýsingar um búsetu og nýgengi krabbameins og hugsanlegt er að rannsóknin geti verið afturvirk að einhverju leyti flutningsmenn benda á að slík rannsókn geti farið fram á vegum landlæknisembættisins hugsanlega í samvinnu við fyrirtæki og opinberar stofnanir svo sem geislavarnir ríkisins vinnueftirlit ríkisins löggildingarstofu og orkustofnun þá telja þeir æskilegt að leitað sé samstarfs við stjórnvöld og vísindamenn í öðrum ríkjum jafnvel þannig að rannsóknin yrði hluti af fjölþjóðlegri rannsókn slíkt skyti styrkari stoðum bæði undir fjárhagslegan grundvöll verkefnisins og niðurstöðurnar ég vona það svo sannarlega eftir margra ára baráttu fyrir að þessi mál verði tekin til skoðunar hjá heilbrigðisráðherra að tillagan verði samþykkt í vor og unnið verði að þessu ég vonast til þess að hægt verði að gera þetta í samstarfi við önnur ríki þannig að þetta verði eins og ég gat um í mínu máli fjölþjóðleg rannsókn ég held að ísland hafi svo mikið fram að færa einmitt í samstarfi við önnur lönd og við eigum að vera í forustu til að finna út úr þessum málum að lokinni þessari umræðu óska ég eftir því að tillögunni verði vísað til háttvirtrar heilbrigðis og trygginganefndar